Ich weiß zwar nicht, was das mit der Tagesordnung zu tun hatte. Aber Sie sind ja mit der Geschäftsordnung sonst immer so gut vertraut, Herr Kollege, dass Sie sie mir ständig vorhalten.